Signora Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia soddisfazione nell'aver approvato il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale. Siamo riusciti ad approvare un regolamento che è ambientalmente equo, che permette una concentrazione tematica a livello regionale e non a livello nazionale. Certo, non siamo stati così coraggiosi da riuscire a scorporare dal calcolo del deficit il cofinanziamento nazionale computato al Patto di stabilità. Sicuramente nel prossimo Parlamento europeo e nella prossima legislatura questa battaglia sarà riaperta. La soddisfazione maggiore è quella relativa all'articolo 6, poiché abbiamo finalmente impedito che ci siano investimenti con denaro pubblico nelle fonti fossili abbiamo scongiurato di finanziare centrali termoelettriche, a gas metano e carbone e, quindi, anche di finanziare indirettamente il business dello smaltimento in discarica. Ringrazio quindi i colleghi che hanno ascoltato i cittadini, che sono stati da noi allertati tramite una vera e propria petizione popolare. Finalmente il Fondo europeo di sviluppo regionale sarà utilizzato per uno sviluppo e per l'occupazione ecosostenibile.